Señor Presidente, quisiera agradecer a todas las colegas que han participado en este debate sus aportaciones y también al Señor Comisario sus palabras y decirle que estoy totalmente de acuerdo con su explicación, clarísima, en relación con la cuestión del IVA. Para concluir quisiera decir simplemente

El mensaje es claro la excelencia en investigación precisa de infraestructuras de investigación de alta calidad y, debido básicamente a sus elevados costes de construcción y explotación, es importante compartir gran parte de estas infraestructuras de investigación. Es decir, es más que razonable pensar en crear infraestructuras de ámbito europeo que puedan prestar servicio a toda la comunidad científica europea. La hoja de ruta elaborada por ESFRI ha supuesto, ciertamente, un paso adelante hacia una mejor planificación de las infraestructuras de investigación de nivel europeo. De lo que se trata ahora es de poner en práctica esta hoja de ruta. Para ello, ciertamente, uno de los problemas principales es la financiación, como han apuntado algunos de los colegas, porque a pesar del aumento de la financiación asignada a infraestructuras en el Séptimo Programa Marco y de las posibilidades de apoyo a las infraestructuras en los programas de política de cohesión, que han mencionado también algunos de mis colegas, el presupuesto de la Unión Europea no basta para financiar todas las infraestructuras necesarias. Por ello es esencial movilizar fuentes de financiación, nacionales y privadas, en la medida de que sea posible, especialmente de la industria, aunque, como ha dicho muy bien el Comisario, no es éste muy buen momento. Otra dificultad, no menos importante, hasta ahora, era la falta de estructura jurídica. Y éste ha sido el objetivo de la Comisión al presentar esta propuesta establecer un marco jurídico y las condiciones que permitan desarrollar infraestructuras de investigación de ámbito europeo.